Pourquoi avons nous détruit les économies locales de production? Est ce que nos accords de libre échange et nos derniers accords n'y contribuent pas encore plus, quand on voit en cinquante ans, la dépendance au niveau agroalimentaire?